Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Predlog zakona, ki je pred vami, predstavlja implementacijo evropskih predpisov s področja trga kapitala, ki so bolj znani pod kraticami MiFID in MiFIR. Gre za akte, ki določajo pogoje v zvezi s podjetji, ki opravljajo investicijske storitve in posle oziroma trgujejo z vrednostnimi papirji, finančnimi inštrumenti. Nov evropski zakonodajni paket je usmerjen zlasti k odpravi posledic finančne krize, k izboljševanju preglednosti finančnega trga in k večjemu varstvu vlagateljev. Določbe direktive bodo prenesene v slovenski pravni red s tem predlogom zakona, določbe, uredbe MiFIR in iz nje izhajajoči delegirani in izvedbeni akti Evropske komisije pa se že neposredno uporabljajo v vseh državah članicah Evropske unije od tretjega januarja letošnjega leta. Predlog zakona poleg vsebin, ki so potrebne za uskladitev z evropskim pravnim redom, vsebuje tudi določbe, ki na podrobnejši način urejajo področje sistema jamstva za terjatve vlagateljev. Tako se ustrezneje ureja obveznost članov sistema jamstva za terjatve vlagateljev glede tekočega zagotavljanja jamstva in še posebej v primeru aktiviranja tega sistema. S tem se odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so se izkazale v primeru stečaja borznoposredniške družbe Moja delnica v letu dva šestnajst. Slovenija zamuja s prenosom direktive v naš pravni red, zato je potreben nujni postopek. Evropska komisija je že devetnajstega julija dva osemnajst napovedala vložitev tožbe v zvezi s kršitvijo nenotifikacije slovenskih predpisov za prenos EU predpisov. Predlog zakona je bil s strani ministrstva pripravljen že pred časom. Vlada v prejšnjem mandatu ga je potrdila drugega januarja dva osemnajst in ga predložila v sprejem Državnemu zboru. Predviden je bil sprejem na aprilski seji Državnega zbora, kar pa je bilo tudi sporočeno Evropski komisiji v odgovor na njeno obrazloženo mnenje. Vlada, nova Vlada je predlagala Državnemu zboru v novi sestavi, da se zakon prioritetno obravnava, in tako pa je zakonodajni postopek potekal praktično do te seje. S strani Državnega odvetništva smo bili obveščeni, da je Evropska komisija petega desetega dva osemnajst vložila tožbo in sodišču predlaga, da Sloveniji naloži globe. Slovenija je zadnja od držav v Evropski uniji, ki ki prenaša določbe direktive v slovenski pravni red. Upoštevajoč vse zamude, ki znašajo na današnji dan petsto pet dni, je v tem trenutku pavšalni znesek šk globe devetsto devetntis devetsto devetindevetdeset tisoč evrov in se bo še povečeval vsakim dnem do sodbe Sodišča Evropske unije. Dovolite, da se opredelimo še glede nekaterih drugih vidikov, ki so bili prisotni pri obravnavi tega zakona. V prvi vrsti so to pripombe, ki jih jih je dalo Vseslovensko združenje malih delničarjev in pa njihova evropska asociacija Better Finance, ki so jih poslali tako Ministrstvu za finance kot tudi zainteresirani javnosti. Bistvo teh pripomb je, da ne pristajajo na to, da se skrajšajo roki, v katerih so lahko vrednostni papirji deponirani pri notarjih pri pri odvetnikih in da delujejo kot skrbniki. Ministrstvo za finance je tukaj sledilo priporočilo Odvetniške zbornice in je ta rok možnega hranjenja podaljšalo od šest do dvanajst mesecev. Je pa sledilo prejšnjemu zakonodajnemu postopku, kjer je bila zelo jasna volja poslank in poslancev, da fiduciarni računi v Sloveniji niso mogoči. Nadalje se Vseslovensko združenje sklicuje tudi na to, da niso možne izplačila dividend po poenostavljenih postopkih v paketu. Te pripombe smo temeljito proučili, vendar zakonska ureditev že sedaj omogoča takšno poenostavljeno izplačilo dividend. Predlagamo, da Državni zbor potrdi predlog zakona in da bo zakon stopil čim prej v veljavo. Hvala lepa.